Geschätzte Kollegin Niebler, ich wurde im Wahlkreis vor einiger Zeit angesprochen, ob es denn Sinn hat, dass wir als Europäische Union so viel Geld in die Hand nehmen und mehrere Satelliten in den Weltraum schicken, wenn wir im Zweifel gar nicht sicherstellen können, dass es dann auch die Anwendungen käuflich zu erwerben gibt. Also haben wir uns auch ausreichend Gedanken gemacht, damit es dann am Ende auch wirklich Geräte gibt, die diese Signale abgreifen, und wir nicht am Ende eine Investitionsruine im Weltraum haben.